Signor Presidente, mi compiaccio che per la prima volta ci sia un vero dibattito in Aula su questo tema. Sin da quando sono stato eletto, ho sempre pensato che questa transumanza mensile fosse una vergogna, uno schiaffo in faccia ai cittadini europei, che purtroppo sono all'oscuro di tutto questo. Non sono però stato con le mani in mano, senza far nulla, ma ho presentato una serie di emendamenti in commissione per i bilanci e in Aula, perché venisse sottolineato questo spreco. Alcuni colleghi che all'epoca mi accusavano di populismo si sono ora miracolosamente convertiti alla necessità di una sede unica.

Non capisco però quei parlamentari che ancora si oppongono a una riforma oggi indispensabile, facendo così il gioco di alcuni Stati che vogliono mantenere un assurdo privilegio.